Een VN conventie probeert gewoon de handel in bedreigde diersoorten tegen te gaan en doet dat eigenlijk vooral ook met stemmingen, iets wat redelijk uniek is in de VN.

Het is belangrijk dat die stemmingen transparant gebeuren, zodat wij weten wat het standpunt is van alle verschillende landen ter wereld. Ik ben erg blij dat Europa daar echt wat aan wil doen, zowel de Commissie als de Raad hebben dat punt genoemd.

Hoe gaan wij ervoor zorgen dat Europa op tijd voorbereid afreist naar Bangkok? Want dat is altijd één van de problemen van Europa. Wij hebben misschien goede plannen, maar wij komen onvoorbereid aan, zoals in 2010 in Doha.

Maar Europa is daarin nog steeds onduidelijk. Wat gaat de Raad doen, wat gaat de Ierse voorzitter eraan doen om ervoor te zorgen dat Europa voorbereid met een duidelijk standpunt naar Bangkok afreist?